hæstvirtur forseti hæstvirtur forsætisráðherra gaf okkur áðan munnlega skýrslu um stöðu bankakerfisins og þann vanda sem undanfarið hefur dunið á okkur í kjölfar þess að gjaldþrot landsbanka íslands glitnis og kaupþings skall á eins og við öll vitum en hvernig sem á mál hæstvirtur forsætisráðherra er litið og málin metin er ekki hægt að komast fram hjá þeirri hugsun og niðurstöðu

og stjórnkerfið brást í heild sinni okkur hefur verið sagt frá því nú að hingað hafi borist skýrslur um hvað í vændum var

vegna þess að þær þóttu innihalda skaðlegar upplýsingar um fjármálakerfi íslensku bankanna ljóst er að bæði seðlabanki og fjármálaeftirlitið máttu sýna meiri leiðsögn við þessar aðstæður úr því að illa gekk að koma icesave reikningsstarfseminni í landsbanka íslands yfir í breskt fyrirtæki var það vísbending um lítið bárust fjármálayfirvalda í bretlandi á íslenskum fjármálafyrirtækjum það bendir allt til þess að ráðherrarnir hafi sofið á sinni vakt og þess vegna kom þetta okkur svo mjög í opna skjöldu sem raun varð á fjöldamörgum spurningum er ósvarað og mikil vinna fólks víða í kerfinu hefur ekki gefið þau svör og ég spyr hæstvirtur forseti hvenær koma þau það má meðal annars spyrja eftirfarandi var starfsemi bankanna eðlileg og lögleg síðustu vikur og mánuði hvenær fer rannsókn af stað um störf og stöðu þeirra sem stjórnuðu og áttu mest í bönkum seldir voru hlutir í landsbanka íslands skömmu fyrir gjaldþrotið og af hverjum voru hlutirnir keyptir mun misferlið leiða til frekari bótaskyldu íslenska ríkisins sem ábyrgðaraðila vita svokallaðar skilanefndir í dag þó það hafi ekki verið upplýst hvað er í ábyrgðum íslands eða hvort meira kemur og þá hvaðan úr hvaða störfum og starfslönd bankanna í fyrradag hæstvirtur forseti bárust okkur fréttir um fjörutíu og sex milljarða ábyrgðir í þýskalandi það má spyrja um önnur lönd hvað með lúxemborg hvað með belgíu er von á meiru og þá hvaðan það er von að spurt sé hvort við höfum í dag heildaryfirlit yfir skuldir og ábyrgðir íslendinga og eignir bankanna á móti eins og þær eru metnar það er vissulega rétt hjá hæstvirtum forsætisráðherra sem hann sagði í skýrslu sinni að það liggur mikið við að vernda eignir íslensku bankanna reyna að viðhalda eignastöðunni og fá sem mest fyrir þær eignir til að minnka þær skuldbindingar sem ella mundu lenda á íslenska ríkinu ég vil einnig spyrja hæstvirtur forseti þar sem hér var minnst á lán frá rússum sem hafa boðið okkur fyrirgreiðslu af velvild að því ég vil meina það hefði verið fróðlegt hvort hér væri hægt að fá svör við því hvort þau mál verða kláruð í dag hvort sendinefndin í rússlandi hefur það umboð að klára að ganga frá málum við rússa með lánasamningi ef mál skipast með þeim hætti eða munu þau verk dragast á langinn og sendinefndin að koma til til að fá nýtt og endurnýjað umboð við það væri gott að fá skýr svör við einhverju mér finnst skorta á það þó hæstvirtir ráðherrar komi og tali um vandamálin og skilgreini þau að það komi skýr svör ég tel að það eigi að taka þetta lán sem rússar bjóða sérstaklega í núverandi stöðu og það væri best að það lán væri áfangalán sem við gætum tekið eftir brýnum þörfum okkar þjóðar eins og nú stendur á í þeim áföngum sem við sjálf teldum henta sérstaklega við núverandi aðstæður það væru líka skilaboð til þeirra þjóða sem veist hafa að okkur með óvild eins og ég tel að gert hafi verið undir forustu grodon brown þar sem vegið hefur verið að íslenskum hagsmunum á mjög ódrengilegum hátt allt að því unnið skemmdarverk

við þurfum núna lánsfé án þeirra skilyrða sem við getum átt von á frá alþjóðagjaldeyrissjóðnum

við verðum að tryggja viðskipti okkar og gjaldeyrisforða sem allra fyrst og kortleggja okkar stöðu vegna þeirra áfalla sem glæfrafjárfestingar fárra manna hafa sett þjóðina í hvað gert verður við bankana í framtíðinni er síðari tíma mál við þurfum núna örugga

trygg bankaviðskipti áratugaviðskiptasambönd manna og fyrirtækja erlendis geta verið í hættu ef greiðslur í gjaldeyri eru fastar í kerfinu hvernig lítur ríkisstjórnin til þess að lífeyrissjóðirnir kaupi meiri hluta í kaupþingi eins og látið hefur verið í ljós af þeirra hálfu hvernig á með þau mál að fara ætlar ríkisstjórn áfram að eiga í kaupþingi ef af verður eða ætlar ríkisstjórnin að losa sig við það ef einhverjir fjárfestar vilja kaupa alla hluti ég vil lýsa minni skoðun á því máli ég tel að þó að lífeyrissjóðirnir keyptu fimmtíu og eitt prósenta hlut í bönkunum þá eigi ríkissjóður samt sem áður ekki að selja allan sinn hlut eigi að halda þar þrjátíu prósent að lágmarki það er mín skoðun í núverandi ástandi okkur liggur ekki á að selja bankana í einkarekstur eftir þá vegferð sem við höfum fengið og þær trakteringar sem íslenska þjóðin hefur fengið undir einkarekstri bankanna hæstvirtur forseti á morgun áttum við að ræða fjáraukalagafrumvarp fyrir árið tvö þúsund og átta eins og ástandið er er það að sjálfsögðu allt í uppnámi

næsta árs líka vafalaust verðum við að skera niður á næsta ári þó það verði ekki auðvelt enda verðum við einnig að standa að verklegum framkvæmdum og ríkissjóður þannig að vera virkur þátttakandi í því að halda uppi atvinnu á samdráttar og jafnvel krepputímum við þurfum með öllum ráðum að koma í veg fyrir fjöldagjaldþrot fólks og fyrirtækja svo atvinnulífið haldi sem mest áfram ég spyr hæstvirtur forseti hvort ríkisstjórnin hafi rætt við aðila sem starfa á byggingamarkaði um horfur þar til þess að verkum verður haldið áfram það skiptir miklu um atvinnustigið hvort verktakar í byggingarstarfsemi ná að halda starfsemi sinni þó að vissulega sé það ljóst að mínu viti að þar muni ekki allir halda velli ég vil einnig spyrja hæstvirtur forseti hvers sé að vænta um það að auka kvóta í þorski og síld og hugsanlega öðrum fisktegundum nú þegar og þar með að stuðla að auknum tekjum ég heyrði orð hæstvirts forsætisráðherra í þessum ræðustól þar sem hann talaði um að þetta væri eitthvað sem við ættum uppi í handraðanum í framtíðinni ég spyr að því hvort við þurfum ekki að bregðast við í núinu afla okkur tekna auka bjartsýni í íslensku þjóðfélagi og stuðla að auknu atvinnuöryggi framleiðsla tekjur og störf eru skilyrði þess að við komumst sem best frá þeim þrengingum sem vissulega verða á vegi okkar íslendinga næstu árin það mun reyna á velferðarkerfi okkar afkomu aldraðra öryrkja atvinnulausra og láglaunafólks verður erfið en einkum þess vegna þurfum við að standa vörð um okkar velferðarkerfi og styrkja afkomu fólks eftir megni

að við þingmenn frjálslynda flokksins höfum lagt það til með þingmálin í alþingi að tekjur fólks úr almennum lífeyrissjóðum verði með frítekjumarki gagnvart tekjutryggingu úr almannatryggingum líkt og gert hefur verið um aðrar tekjur eins og atvinnutekjur og síðan séreignasparnað um næstkomandi áramót ég tel að þessi tillaga sé þáttur í því að hjálpa fólki að bregðast við þeim aðstæðum sem nú eru uppi minnkandi tekjum og minni tekjumöguleikum hæstvirtur forseti það var merkilegt að heyra í fréttaviðtali stöðvar tvö við ágúst einarsson rektor við viðskiptaháskólann í bifröst í gærkvöldi ágúst var eins og kunnugt er fyrrum alþingismaður jafnaðarmanna á íslandi og nú síðast fyrir samfylkinguna sem nú er í ríkisstjórn ágúst var ómyrkur í máli og sagði stjórnvöld hafa staðið sig afburða illa allt hefur verið gert vitlaust sem hægt væri að gera í kreppu sem steðjað hefur að og nú er skollin á að fullum þunga búið væri að leggja bankakerfið í rúst á tveimur og hálfri viku og búa þannig um hnútana að hér verður stórfellt atvinnuleysi og kjaraskerðing sem mun vara um mörg ár jafnvel áratugi hann sagði einnig að þó margt hefði verið óumflýjanlegt vegna ytri aðstæðna þá hefðu verið gerð mistök í þessu ferli ágúst talaði um dæmalaust viðtal bankastjóra seðlabankans í sjónvarpi og svo viðtal fjármálaráðherra hins íslenska við þann breska þetta hafi valdið því að mannorð okkar í viðskiptum erlendis sé nú farið fjandans til svo vitnað sé beint í orð rektors með leyfi forseta og óvíst hvenær við vinnum það aftur viðskiptaprófessorinn sagði að fyrir löngu hefði átt að vera búið að leita til alþjóðagjaldeyrissjóðsins til að koma á eðlilegum gjaldeyrisviðskiptum töf á þessu væri að valda stórkostlegu tjóni virðulegi forseti hér talaði einn af okkar virtustu fræðimönnum innan efnahagsmála og hagfræði hann er ekki samflokksmaður þess sem hér stendur heldur nátengdur innsta hring samfylkingarinnar varfærinn og athugull maður einn af okkar helstu trúnaðarmönnum í forustu samfylkingarinnar varaformaður samfylkingarinnar sagði í þinginu í gær að mikið hafi farið úrskeiðis í fjármálakreppu þjóðarinnar en þegar háttvirtir þingmenn ágúst ólafur ágústsson þingmaður samfylkingarinnar var spurður um ábyrgð þá benti hann á fjármálaeftirlitið og landsbankann sem ekki fóru að kröfum fjármálaeftirlitsins en ég spyr hæstvirtur forseti hvar var ríkisstjórnin og hið virka aðhald samfylkingarinnar í þessum málum hvar var það viðskiptaráðherra ber ábyrgð á þessum málum eins og segir í lögum um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta í áttundu grein laganna hæstvirtur forseti það geta þingmenn kynnt sér og lesið þar ber viðskiptaráðherra beina ábyrgð á því að sjá til að óeðlileg starfsemi haldi ekki áfram ég spyr hvort sú aðvörun sem viðskiptaráðherra á að senda bönkunum hafi verið send samkvæmt þessari lagagrein voru ráðherrarnir á vakt í þessu tilfelli hæstvirtur viðskiptaráðherra er það svo að stór hluti þingmanna samfylkingarinnar reyni nú að færa ábyrgð sína sem aðilar að ríkisstjórn yfir á aðra síðan er rætt um aðild að evrópusambandinu eins og það bjargi einhverju í þessari stöðu sem við erum nú í e s b veiki sumra þingmanna samfylkingarinnar skaðar okkur öll við núverandi aðstæður hún veldur okkur erfiðleikum og hún býr til þá skoðun í þjóðfélaginu að ríkisstjórnin sé alls ekki samstæð í málinu sé ekki að höndla þau mál sem verið er að vinna með ég mælist til þess að þessari umræðu verði nú ýtt til hliðar af samfylkingunni þannig að hún valdi ekki frekari skaða á þessum erfiðu tímum heldur en þegar er orðið ég tel að

muni vinna sig út úr þeim vandræðum sem nú eru uppi það getur þurft að taka á mörgum erfiðum hlutum skattbreytingum og mörgu öðru en þá